virðulegi forseti af augljósum ástæðum er þetta mjög stutt framsöguræða málið er mjög einfalt þetta er frumvarp til laga um sjúkraskrár það er búið að bíða eftir þessum heildarlögum mjög lengi það þarf að huga að persónuverndarsjónarmiðum hins vegar er ástæðan fyrir því að þetta er lagt fram að hér viljum við auka öryggi auka gæði minni kostnað og ánægðari sjúklinga og það er allt saman hér í þessu frumvarpi og ég tel að það sé hyggilegt að